Izvolite. Hvala za besedo, spoštovani predsednik, spoštovane kolegice in kolegi. Mandatno-volilno komisija je na šesti seji štiriindvajsetega januarja dva tisoč devetnajst kot matično delovno telo obravnavala predlog za izvolitev varuha človekovih pravic, ki ga je državnemu zboru štirinajstega januarja dva tisoč devetnajst predložil predsednik Republike Slovenije. Zakon o varuhu človekovih pravic v drugem členu določa, da varuha človekovih pravic izvoli državni zbor na predlog predsednika republike. Dvanajsti člen navedenega zakona nadalje določa, da varuha izvoli državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev za dobo šestih let in je po poteku mandatne dobe lahko še enkrat izvoljen. Zakon o varuhu človekovih pravic v trinajstem členu določa, da se mora postopek za izvolitev varuha začeti najpozneje šest mesecev pred potekom mandatne dobe prejšnjega varuha in da državni zbor odloči o predlogu predsednika republike v petinštiridesetih dneh od nepredložitve predloga. Zaradi izteka mandata varuhinje človekovih pravic gospe Vlasti Nussdorfer, in sicer triindvajsetega februarja dva tisoč devetnajst predsednik republike državnemu zboru predlaga, da za varuha človekovih pravic izvoli gospoda Petra Svetino. Na seji mandatno-volilne komisije je kot predstavnica predlagatelja sodelovala gospa Nataša Kovač, generalna sekretarka v uradu predsednika republike, ki je uvodni obrazložitvi povzela postopek izbora kandidata in ključne razloge za odločitev predsednika republike predlagati navedenega kandidata. V razpravi je član komisije iz vrst poslanske skupine Nova Slovenija krščanski demokrati izrazil podporo kandidatu in pri tem izpostavil, da ga odlikuje čustvena inteligenca, da je oseba z visoko integriteto in izrazitim občutkom za sočloveka, v svojih argumentih je trden in neomajen, pri tem pa pripravljen sprejeti tudi druge argumente, ki ga prepričajo. Po opravljeni razpravi je mandatno-volilna komisija sprejela sklep, s katerim predlaga državnemu zboru, da za varuha človekovih pravic za dobo šestih let izvoli gospoda Petra Svetino. Hvala.